Ensuite, il peut s'ensuivre une période de transition pour que chacun s'adapte à sa nouvelle vie, à condition qu'il y ait paiement de la pension alimentaire sous le contrôle du juge. Là aussi, le message est clair pas de droits sans devoirs, pas d'accès au marché intérieur sans respect des quatre libertés. Une fois le divorce prononcé, et pas avant, il faut de la maturité afin d'entretenir des relations civilisées, même si rien ne sera plus comme avant. D'où nos exigences ni dumping transformant le Royaume Uni en pays de transit, ni chantage monnayant la libre circulation ou la sécurité des citoyens contre du commerce. Un divorce, c'est un nouveau départ. Pour nous, le Brexit